Nous n'acceptons pas le renforcement des prérogatives de la Commission ni l'inclusion des secteurs maritimes et aériens internationaux au mépris des compétences de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Sur le principe, ces nouvelles contraintes liées aux émissions doperont la concurrence effrénée d'États à bas coût, souvent peu scrupuleux en matière environnementale. En surcapacité de 350 millions de tonnes, l'acier chinois inonde déjà le marché de l'Union européenne, qui est importatrice nette depuis